Kovačič, izvolite. Hvala za besedo. Zelo na kratko gospodu Staroviču, zakon o SDH-ju je sprejela naša vlada leta dva tisoč dvanajst, vaša predsednica Alenka Bratušek ga je poslala na ustavno sodišče, dobila zavrnitev, potem ga je pa deformirala, to imamo danes, in to, kar ste rekli, da sprejemamo oziroma predlagamo zakone na hitro pri nas, strokovni svet za vsa področja deluje ves čas in, sestankujejo naši člani in pripravljajo zakone in predloge, ki jih potem tudi tukajle vložimo, in naredijo lahko rečemo več kot državni aparat z nekaj tisoč zaposlenimi, ki so vsak dan plačani, oni pa to delajo brezplačno. Kolega Pavšič je rekel, da smo v petindvajsetih letih vse zapravili, gledal je seveda nas, namesto da bi pogledal na svojo desno, vlade, v katerih so bili SD in Desus, so trajale mnogo dlje kakor pa vlada, ki smo jo vodili mi pred petnajstimi leti, smo imeli štiri leta vlado in pred sedmimi leti eno leto vlade, torej šest let, v vseh teh letih in rekel je, naj malo vklopimo možgane, mi imamo ves čas vklopljene možgane, zato tudi kaj predlagamo in kaj pripravimo in smo v tistem letu, ko smo bili, pripravili več kakor vse naslednje potem vlade, dve oziroma zdaj že ta tretja, predlagamo ustanovitev slovenskega državnega, demografskega sklada, kar je zaveza iZ SPIZ-a dve, kot je bilo že nekajkrat povedano, kolega Trček je rekel, da nismo nič naredili oziroma še malo manj, da nas je obtožil, da smo kakšno škodo naredili, glejte SPIZ dva je bil zelo pomemben, do takrat se je na letni ravni upokojevalo od štirinajst do osemnajst tisoč ljudi, ko je Spiz začel veljati s prvim prvim dva trinajst, se je to znižalo in se letno danes upokoji približno štiri tisoč ljudi, se pravi, če se to ne bi zgodilo, bi imeli danes šestdeset tisoč upokojencev več, če to ni neki dosežek, potem pa res ne vem, kaj je, zato ker smo vedeli, kakšna je demografska slika, in to je bil samo prvi korak v nadaljevanju, bi morali narediti, resno pokojninsko reformo, ki sta jo potem napovedovali vlada Alenke Bratušek in vlada Mira Cerarja, pokojninska reforma, pripraviti okvir za novo pokojninsko reformo, v štirih letih nismo videli nič, nič od tega, zdaj pa nas obtožujete, ko nekaj predlagamo, ker pač delamo, ne pa čakamo, da bo cajt minil, zdaj še tole, a ne, nekateri ste rekli, da bi demografski, sklad pomenil vzdržnost pokojninskega sistema, zagotovo ne, ker to je samo eden od ukrepov, ki sodi v ta, bom rekla, pokojninski sklop, narediti je pa treba mnogo več in mi predlagamo zakon, deset stvari v zakonu na primer vam je všeč, pet vam ni, dajmo zakonu priložnost, sprejmimo, da gre v naslednjo obravnavo, da se obravnava nadaljuje, in se bomo o tem pogovarjali o rešitvah, ki so ali pa niso, samo en primer, zadnjič smo se na odboru za kulturo pogovarjali o tem petprocentnem davku na knjigo, ne, vsi navdušeni, vsi za, koalicija navdušena, in potem jim jaz rečem: "Ja, pred enim letom in pol smo tak zakon v SDS-u predlagali." Sploh niso vedeli, da je kdaj bil tak zakon predlagan. A veste, zakaj? Ker imate vedno samo, vlada zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, cel dan smo takole razpravljali o tem, o, znižanju davka na knjigo, ampak noben o tem ni vedel, predsednica kulture, gospa Violeta Tomić, ni vedela o tem, Levica ni vedela nič o tem, ampak zavrnili pa so naš zakon, enako kolegi in kolegice iz SD-ja, tako da dajte vsaj poslušati, prebrati, kar napišemo, ne, pa se boste mogoče lažje in bolj pametno odločili, zdaj, slaba demografska slika, to smo vsi ugotovili, zahteva neke ukrepe, v koalicijski pogodbi prejšnje vlade Smc je bil demografski rezervni sklad, koalicijski partnerji se strinjajo, da bodo v skladu z določbami SPIZ dva do tridesetega junija dva tisoč petnajst pripravili, sprejeli zakon o ustanovitvi in delovanju demografskega rezervnega sklada, torej dva petnajst, junija bi že moral biti, kolegica is SMC-ja je rekla, da nič ne ve o tem, a ne, v koalicijsko pogodbo ste to dali, tako kot pokojninska reforma, in se v štirih letih ni zgodilo nič, zdajle imamo osem mesecev naslednje vlade, ki je prav tako dala to vse v koalicijsko pogodbo, nič, potem pa mi prinesemo predlog, se pa naenkrat zbudi vlada in zdaj pripravlja zakon, kolega Starovič, tisto bo zakon na hitro, ne pa tole, kar smo mi pripravili, ker smo se s tem ukvarjali resno nekaj časa, zdaj, kolega iz Desusa je rekel, a ne, da so bili osamljeni pri predlogu, demografskega sklada, SMC jih ni podprl pri njihovem predlogu, ne, dali so ga pa dva meseca pred volitvami, seveda ker niso imeli kaj pokazati iz tiste vlade, a ne, in bi zelo težko nagovarjali svoje volilce, mi ne delamo tega pred volitvami, ampak delamo zdaj, ker je skrajni čas, ker že zamujamo, povedala sem vam podatke, kaj se je zgodilo, kaj bi se moralo, do kdaj bi moralo sprejeti en kup zavez, ki ste si jih sami zadali, pa jih ves čas kršite, ugotovili smo že, da pokojninska blagajna potrebuje na letni ravni pet milijard, eno milijardo od tega prispeva proračun, z našim predlogom zakona bi, s, demografski sklad dobil sedemsto sedem milijonov evrov, zato ker predlagamo, da bi vključili strateške in manj pomembne naložbe, tisto, kar pa bo vlada predlagala, kaj pravi manj manj, manj pomembne naložbe, portfeljske naložbe, v letu dva tisoč sedemnajst je bilo to oseminštirideset milijonov, torej ena milijarda, ki jo rabimo, in vlada bi dala oseminštirideset milijonov, ocena za leto dva tisoč osemnajst je oseminosemdeset milijonov, morda bo ali ne, bomo videli, ne, danes dobi pokojninska blagajna od KAD-a petdeset milijonov, to je drobiž, ne, pri petih milijardah, skratka, vlada pripravlja nekaj, samo vtis, da se bo nekaj naredilo, od tega pa v resnici na koncu ne bo nič, glejte, samo dijaki in študentje, ki delajo prek študentskega dela, veste, koliko prispevajo v pokojninsko blagajno na letni ravni, šestdeset milijonov več, kakor bo zdaj vlada dala s temle svojim predlogom, demografskega sklada. A se vam to zdi v redu? Torej, danes dopoldne je bil v državnem svetu posvet na temo, tega našega zakona, gospod Sušnik iz DUS-a je povedal, da predlog podpira, da so se o njem pogovarjali, jaz vem, da spet to je nekaterim težko poslušati, on je povedal natančno takole: "Predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga je predložila SDS, je primerna podlaga, torej izhodišče za nadaljnjo obravnavo, to je pri nas sklep komisije, in sicer komisije za standarde in pokojninsko politiko ZDUS, ki so preštudirali, kar smo jim poslali, drugi še niste uspeli, čeprav ste to dobili ta sklep o tem obravnava še strokovni svet, upravni odbor in druge komisije, z naše strani so določene stvari izredno pozitivne, posebno kar se tiče virov financiranja, ker če virov ne bo ..." In pove: "Iz portfeljskih naložb, to so tiste, ki jih bo predlagala vlada, ne bo dosti bistvenega učinka." To je to. In je tudi predlagal, ne, ker vse kaže, da bo zakon zavrnjen, čeprav, kot rečeno, je v prvem branju, lahko bi mu prižgali zeleno luč in se potem v nadaljevanju pogovarjali o rešitvah. Mi ne trdimo, da je vse, kar smo mi predlagali ali pa kar damo v zakon, sto procentno in najboljše, ampak nas boste morali seveda prepričati z argumenti, zato torej ZDUS idejo podpira oziroma naš predlog podpira in tudi ne verjame, da bo z vladne strani prišel neki pameten predlog, vsaj glede na ta izhodišča, ki so bila do zdaj povedana in dana, še mogoče sem prej pozabila pri SPIZ dve, ne, takratno glasovanje šestinsedemdeset poslancev je bilo v dvorani in šestinsedemdeset jih je glasovalo za SPIZ dva. In kdo ga je pripravil, katera vlada? Druga Janševa vlada, ki je imela samo eno leto mandata, pa smo naredili več stvari kot pol vse naslednje vlade, in samo še to, ker smo govorili tudi o valorizacijskem količniku oziroma vrednost odmere pokojnine, do takrat do SPIZ-a dva do leta dva tisoč trinajst je vsako leto, za nič cela pet procenta padel ta količnik, iz katerega smo potem izračunali pokojnine, takrat smo potem to padanje zaustavili in se je ohranila realna vrednost odmere pokojnine z uveljavitvijo SPIZ dve, to je za kolega Trčka, ki je rekel, da nismo nič pametnega naredili, ne, in v nadaljevanjih bi moralo priti na triinšestdesetodstotni, da se za štirideset let pokojninske dobe, da se bo postopno odmerni odstotek dvignil na triinšestdeset odstotkov, lani jeseni oziroma pozimi smo vam predlagali, ker imate tudi to v koalicijski pogodbi, kolegica Jerca je zadnjič rekla, da osem let, osem mesecev že garate kot ne vem kaj, da, da, ste rešili državo ali kako že, tega se niste lotili, kljub temu da ste obljubili in da imate v, koalicijski pogodbi, ko smo pa to predlagali, mi ste pa zavrnili, čeprav je vaš predlog oziroma bi moral biti naš skupni za, naše upokojence, tako da jaz bom seveda glasovala za naš predlog, predlagam, no, da resno razmislite o tem, no, in tudi mogoče bi moralo biti glasovanje naslednji torek, da bi imeli malo več časa, da bi razmislili o tem, pa predvsem vas prosim, da preberete sploh, kaj predlagamo, da ne bo kolegica Tomićeva ali pa kolega Trček čez eno leto, ali pa Han recimo, ki je takrat glasoval pri knjigi proti, rekel, da sploh ne ve, da je bil tak predlog na dnevnem redu. hvala gospa ...